Először is tisztelettel köszöntöm Draghi elnök urat az első parlamenti látogatásán. És szeretnék gratulálni Tremosa jelentéstevőnek is ezért a kiváló munkájáért, merthogy nagyszerűen írta le és érthetően az eurózóna árstabilitását és ezenkívül mindazokat az intézkedéseket, amit az EKB 2010 ben garantálni hivatott volt. Az EKB nak a jövőben is kiemelt felelőssége van az Unió monetáris politikája tekintetében, annak egységessége tekintetében, és azt hogy megfelelő kamatpolitikával éljen, mint ahogy azt 2010 ben meg is tette. Véleményem szerint az EKB nak igenis bele kell tudni avatkoznia az adósságválság leküzdésébe, és esetenként elő kell segítenie a likviditást abban, hogy felvásárolja a túlságosan kockázatosnak hitt állampapírokat. Tegye ezt annak érdekében, hogy ezek a tagállamok egy pillanatnyi levegőhöz jussanak és újra befektetés ösztönző, gazdaságélénkítő intézkedéseket tudjanak tenni.

Ugyanígy jónak tartom azt az elképzelést, meg kell vizsgálni, hogy az EKB hogyan tud szerepet vállalni abban, hogy egy európai pénzügyi alapot hozzon létre, hogy a hitelezési politikából az IMF kihagyható legyen, és ezáltal csökkenjen az egyes nemzetközi intézményektől való

Jó gondolat, vizsgálandó, szükséges hatástanulmányokat elkészíteni a tekintetben, hogy az eurókötvény kibocsátási mechanizmust a jövőben hogyan hozzuk majd létre. Emellett nagyon fontosnak tartom, mint képviselőtársam is említette, a megfelelő kommunikáció biztosítását a hitelesség érdekében. Ezért a jelentéstevőnek azt a javaslatát, amely a kormányzótanács jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozatalát kérte támogatom és jónak tartom.